Il modo in cui siamo giunti ad approvare questa relazione è un modo per affossarla, non se ne parlerà più. Hanno vinto le lobby che hanno cercato di costruire l'assenza di discussione nel Parlamento e soprattutto l'assenza di discussione all'interno del Consiglio. È gravissimo il fatto che questa relazione sia stata sul tavolo del Consiglio per ben diciotto mesi. Sono state tre le Presidenze che si sono succedute, quella irlandese, quella cipriota e quella lituana nessuno ha aperto questa relazione. Il Parlamento ha cercato punti di mediazione, forse è giunto anche ad una mediazione plausibile, ma il voto finale sul fatto che non si sia voluta lasciare aperta la procedura ha chiuso definitivamente le porte affinché questa relazione possa avere la sua efficacia durante questa legislatura. È una prova di debolezza del Parlamento, non è una prova assolutamente di forza. Dovremmo avere il coraggio di dire al Consiglio di affrontare quel dossier e di portarlo velocemente in Aula, ma questo sarà impossibile.